Pero faltaría a la sinceridad si no dijera también alguna cosa cada uno somos libres en esta Cámara de defender aquellos intereses que consideramos oportunos, sean de un sector industrial o de quien queramos, pero yo creo que hemos de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y no camuflar la defensa de aquello que estamos defendiendo con otros nombres o con cuestiones que los tapen. Porque tengo que decir que ni uno solo de los ponentes alternativos que han trabajado, que han trabajado bien que, incluso como el señor Schlyter, han aportado hasta notas de humor, que buena falta nos hacían ninguno de ellos ha tenido ninguna queja de ninguna asociación de consumidores. Por tanto, aquí no se puede decir que no estamos colaborando con la información a los consumidores ni nadie puede pretender decir que se erige en defensor de los consumidores más que sus propias asociaciones.

Conviene releer bien esta Directiva y respetar el trabajo que se ha hecho. Y quiero también dedicar unas palabras a tres intervenciones, la de la señora Ries, la del señor Kelly y la de la señora Nedelcheva, en la referencia que han hecho a la necesidad de potenciar y consumir los productos de proximidad, porque es verdad que la Unión Europea —no importa en qué país se produzca, más o menos— es una potencia consumidora y productora de frutas y de zumos envasados, y deberíamos, por ahorros de emisiones de CO 2 a la atmósfera y por potenciar lo nuestro en momentos de crisis, especialmente en la agricultura, potenciar al máximo el consumo de nuestros productos. Por tanto, esas tres intervenciones que han hablado de eso cuentan con mi respaldo y me sumo a ellas.